Europa pozostaje dalej ważnym miejscem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednak zauważalne jest rosnące znaczenie krajów rozwijających się w walce o uwagę inwestorów. Jak więc walczyć o utrzymanie silnej pozycji Europy jako miejsca, gdzie warto inwestować? Podstawową przewagą rynku europejskiego jest stabilne i przewidywalne otoczenie zarówno biznesowe, jak i prawne. Działalność gospodarcza w Europie jest bardzo dobrze uregulowana w porównaniu do niektórych części świata, a uporządkowana sytuacja polityczna gwarantuje możliwości prowadzenia działalności w stabilnych warunkach. Innym dużym atutem państw członkowskich jest wysoka jakość kapitału ludzkiego. W takim razie gdzie jest problem? W Europie przykłada się coraz większą wagę do kwestii tzw. społecznie odpowiedzialnego biznesu, który oprócz powszechnego celu wzrostu wartości dla akcjonariuszy zwraca też uwagę na kwestie ochrony środowiska, dbałości o otoczenie i kwestie społeczne.

Jednak aby móc rywalizować o pieniądze inwestorów musimy zadbać o nasz system finansowy, aby banki w czasach niepewności były nadal w stanie finansować inwestycje.